Svaka diskriminacija na tržištu mora nestati i uvijek ću svesrdno podržati sve mjere i inicijative koje vode u tom smjeru. No, ovo Izvješće ide u potpuno suprotnom smjeru i ne poziva na jednake prilike, nego jednake ishode koji više ne bi trebali biti u domeni slobodnog izbora pojedinca, već bi o njima odlučivali društveni inženjeri. Nažalost, ovakav se udar na individualne slobode predstavlja oslobađanjem žena, a riječ je zapravo o njihovu ukalupljivanju. Nekad su feministice govorile da je žena slobodna sa svojim tijelom raditi što želi. Danas žele dokinuti pravo izbora onim ženama koje su, prema njihovom mišljenju, objektivizirane, čak i ako na taj način izravno štete njihovim interesima i idu otvoreno protiv njihove slobodne volje. Ovo je Izvješće upravo na tom tragu i zato ga ne mogu podržati.